Die eine extreme Position ist, immer wieder Bosnien und die Integrität des Landes in Frage zu stellen und mit Referenden zu drohen, die nichts bewirken können, aber doch Stimmung und Hass erzeugen, und die andere extreme Position ist, die Grundstruktur von Dayton in Frage zu stellen.

Es ist ja auch schon adaptiert worden, und das muss auch noch weiter geschehen. Wenn von einer Seite immer wieder gesagt wird, das Amt des Hohen Beauftragten soll aufgelöst werden, so stimme ich dem zu. Aber die Seite, die das fordert, muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es so weit kommen kann, dass die Politiker im Land selbst die Verantwortung übernehmen. Das muss unser Ziel sein, aber die Politiker müssen auch die Verantwortung übernehmen.